Gospodine predsjedavajući, slušajući jutros jezike koji dominiraju u ovoj vijećnici, evidentno je da veliki problem pritišće narode srednje i istočne Europe. Dakle, problem je jasan, diskriminacija je tu sigurno. Mogu reći da smo gospođa Šojdrova i ja prije dvije godine organizirale jednu izložbu ovdje u Europskom parlamentu na kojoj smo prezentirali proizvode iz Hrvatske, Njemačke i Češke. Razlika ne samo što je bila u okusu, razlika je bila i u sastavu proizvoda. Konkretno, krumpir koji je osnovni sastojak čipsa nije postojao u čipsu koji se prodavao na hrvatskom tržištu. Iz toga vam je sve jasno. Znači, evidentno je da dvojna kvaliteta proizvoda utječe na zdravlje i nitko ne može reći da neko dijete, beba od tri mjeseca, može imati ukus ovaj ili onaj. Dakle, ne radi se o nikakvim lokalnim i regionalnim ukusima ili okusima, radi se o tome da želimo jednakost i dosta je bilo govora o tome da želimo Europu, istok i zapad jednak, ali to su samo bile riječi. Znači, dosta je riječi, želimo prijeći na djela i molimo Komisiju da konačno ovo zakonodavstvo promijeni.